Pane Sulíku, když je někde nějaká velká míra korupce, co by měl udělat řádný občan?

Jestli víte, že Evropská unie je zkorumpovaná, tak proč nejdete a nenahlásíte a nepředložíte důkazy o této korupci?